Megrendítő ez a jelentés az európai környezeti állapotokról, környezetszennyezésről, természetpusztításról, de hát észre kell, hogy vegyük, hogy ez egyenesen következik az Európai Unió gazdaságából és jellegéből. Hiszen nyilvánvalóan az Európai Unió nem a helyi gazdaságokat támogatja, hanem ugye azt látjuk, hogy az úgymond egységes piacon tengernyi kamion és repülőgép szennyezi a levegőt, mert teljesen fölöslegesen hurcolja ugye az árukat különösen így van ez a mezőgazdasági áruk esetében, vagy termények esetében az egyik végéből Európának a másikba. Holott azt az adott tagállamokban is nagyon jól elő lehetne állítani, meg lehetne termelni, és ha már a mezőgazdaságnál tartunk, ír a jelentés arról, hogy ki van zsákmányolva a termőföld, vagy hogy milyen jót tenne a környezetnek, hogy ha lenne legeltetéses állattenyésztés. De kérem szépen, ezek mind ellentmondanak magának az Európai Uniónak, amelyiknek például a mezőgazdasági támogatási rendszere is az iparosított, a környezetet is kizsákmányoló mezőgazdaságot támogatja.